Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej wiedzieliśmy, że tematy, którymi będziemy się zajmowali, będą niezwykle skomplikowane i nie należą do najłatwiejszych. Myślę jednak, że nikt nie spodziewał się, jak ogromna jest skala wpływu działalności przestępczej na funkcjonowanie budżetów państw członkowskich czy Unii Europejskiej. Sprawozdanie śródokresowe komisji CRIM jest próbą zebrania i zidentyfikowania całej gamy problemów w tym obszarze. Praca wykonana przy tym sprawozdaniu to praca niezwykle trudna i tutaj chciałbym podziękować panu Iacolino za jego ogromny wysiłek, a przede wszystkim za wzorową współpracę z innymi posłami.

Dlatego musimy wyłonić i zidentyfikować te najważniejsze i znaleźć te płaszczyzny, gdzie możemy usprawnić działanie już istniejących instytucji i mechanizmów. W tym kontekście cieszy mnie ogłoszony w zeszłym tygodniu przez Komisję Europejską plan zwalczania przemytu wyrobów tytoniowych. Ta problematyka została zauważona także w pracach komisji CRIM i mówiliśmy o tym podczas jednego z wysłuchań. Chciałbym także podkreślić, że chyba w żadnym innym obszarze szybkość i skuteczność reakcji, zarówno władzy legislacyjnej, jak i wykonawczej, nie jest tak potrzebna jak właśnie w walce z przestępczością zorganizowaną.